przygotowane w Komisji Handlu Międzynarodowego.

Udało nam się doprowadzić do kompromisu, Komisja w tej sprawie uczestniczyła do końca i jestem przekonany, że konsultacje w s TTIP są niezależne od tego dokumentu.